Jaz upam, da državljani in državljanke, predvsem najrevnejši v tej državi vidijo, kako poslanci odhajajo ob prijavi, ko skušamo obrazložiti, zakaj nasprotujemo ukinitvi dodatka na delovno aktivnost tistim najbolj revnim v tej državi, ki jim dvesto evrov pomeni ogromno. Po eni strani imamo rekorden proračun, po drugi strani šparamo na tistih, ki že danes komaj preživijo mesec. Na eni strani dajemo petdeset milijonov letno subvencije kapitalistom ali zaposlovalcem, ali kakorkoli hočete, po drugi strani dovolimo, da tako slabo plačujejo svoje zaposlene, polno zaposlene, da ti ljudje ne morejo živeti. In to, veste, je neskončno, neskončno žalostno. Tako da jaz absolutno ne morem verjeti, da ob tem, da imamo v ustavi zapisano, da je Slovenija socialna država, tukaj predstavnik krščanskih demokratov govori, da naj bi, da je krščansko to, da se pomaga z imenom in priimkom, se pravi, z miloščino. Ne, človek potrebuje tudi dostojno plačilo, ne pa miloščine. In človek, če hoče se počutiti kot človek, mora imeti pravico do dela, za katero je dostojno plačan. Predvsem pa pomislite na otroke, ki rastejo v revščini in v pasti revščine, iz katere se ne bodo izkopali generacije in generacije. Kaj to počne mlademu človeku in dolgoročno tudi naši družbi, boste videli na žalost v prihodnosti. Vprašajte centre za socialno delo, vprašajte Društvo prijateljev mladine, koliko stisk je. In ravno na teh bomo danes očitno šparali . Zelo sem žalostna, ampak poglejte si sedeže, ki so prazni. Veliko vam bodo povedali.